Allerdings müssen wir dann die Lösung dieser Aufgaben auch finanzieren können, und dabei begibt der Rat sich in eine widersprüchliche Situation. Es gibt zwar die gemeinsamen Schwerpunkte, die wir schon gehört haben die Bewältigung der Migrationskrise, etwa mit den außenpolitischen Mitteln in der Kategorie 4, mehr Mittel für Wachstum und Beschäftigung dafür gibt es die Kategorie 1A. Aber das sind genau die Kategorien, in denen der Rat am stärksten eingreift. Der Rat kürzt den Vorschlag der Kommission in der Forschungspolitik bei Horizont 2020 und in der Verkehrspolitik und damit bei zwei Programmen, denen bereits Geld entzogen worden ist, als es um die Garantiesumme für den Europäischen Fonds für strategische Investitionen ging, um hier die Garantiezahlung zusammenzubekommen. Es gibt Einschnitte, die der Rat in der sozialen Zusammenarbeit vorschlägt, also dem Geld für die europäischen Gewerkschaften, oder bei den Mikrokrediten, einem bewährten sozialpolitischen Instrument. Das kann ein Sozialdemokrat wie ich nur als Provokation verstehen. In der Kategorie 1B kürzt der Rat massiv die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ein Programm mit klarem europäischem Mehrwert. Denn die Nationalstaaten haben keine Förderinstrumente, die die Menschen, die an den Grenzen der Mitgliedstaaten leben, dabei unterstützen, zum Beispiel wirtschaftliche Potenziale grenzüberschreitend mit ihren Nachbarn zu heben.

Mir ist keine außenpolitische Krise bekannt, die sich in den letzten Monaten gelöst hätte, also sehe ich eigentlich auch keinen politischen Grund dafür, dass wir hier weniger investieren müssten, und das, obwohl wichtige Instrumente in der Entwicklungszusammenarbeit bereits viel Geld an die Fazilität für die Flüchtlinge in der Türkei abgeben mussten. Nicht nur hier Der Rat schwächt mit seinem Haushaltsvorschlag Instrumente zur Krisenbewältigung, die die EU dringend braucht und die der Rat selbst fordert. Da stellt sich doch die Frage Warum? Die einzige Erklärung, die ich finde Es ist ein Ritual. Es geht um das Streichen um des Streichens willen. Und das wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass es die Nettozahler-Staaten waren, die diese Streichung durchgesetzt haben.

Aber signifikante Einsparungen für die Nettozahler bedeutet es sicherlich auch nicht.

Es ist das Gegenteil von der Forderung, dass die EU Beiträge zur Lösung der großen Probleme leisten soll, und ich bitte Sie, dieses Ritual zu beenden.